Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute wird wieder darüber gesprochen Brauchen wir eine Quote, oder brauchen wir sie nicht? Ich sage ganz eindeutig Wir haben doch seit Jahrzehnten eine Quote, wir haben doch seit Jahrzehnten eine Männerquote! Es genügt ausschließlich, Mann zu sein, um an gewisse Positionen zu kommen. Wir Frauen machen uns Gedanken, ob denn die Qualifikation gut genug wäre. Ich sage noch einmal Seit Jahrzehnten haben wir eine Männerquote.

Es ist unser Recht, und es ist nicht unanständig.